Señor Presidente, señor Comisario, voy a apoyar este informe porque considero que es un exponente de varios de los principios que deberían guiarnos siempre en la construcción europea. El informe parte del reconocimiento de que nuestras diferentes tradiciones, costumbres y hasta lenguas son una expresión de nuestra diversidad pero, además, un activo económico que alcanza su máxima visibilidad en la industria turística. Por eso, el informe parte de la base de recoger de abajo hacia arriba esa diversidad, potenciarla, utilizando para ello la formación, la innovación y las nuevas tecnologías, y construir así una marca común europea de turismo de calidad. Es la concreción del turismo de las tres claves de la Estrategia 2020 desarrollo inteligente, sostenible e integrador. Una expresión de estos principios es el Basque Culinary Center que se inaugura esta semana en Donostia San Sebastián. La Universidad de Mondragón y los cocineros vascos han creado, con el apoyo de las instituciones públicas, la primera Facultad de Ciencias Gastronómicas y un centro de investigación e innovación en alimentación y gastronomía calidad y formación al servicio de los valores que deben caracterizar la marca europea del turismo.